Je remercie évidemment le Parlement d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour de cette plénière. Elle nous permet d'aborder un thème important qui a fait l'objet de travaux conséquents ces derniers mois au sein du Conseil. Je suis, bien évidemment, conscient de l'importance que ce Parlement attache à la gouvernance économique et à ses liens avec les questions sociales au sens large, telles qu'exposées dans l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'obligation découlant de l'article 9 s'impose dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union, y compris, dès lors, à l'ensemble des travaux sur la future gouvernance économique. Je rappellerai tout d'abord que durant la Présidence belge, l'importance de la mise en œuvre de l'article 9 et donc de la clause transversale a été maintes fois citée. Ainsi, je voudrais rappeler les conclusions adoptées par le Conseil le 6 décembre dernier sur la dimension sociale dans le contexte d'une stratégie intégrée Europe

Elle lui demande de réaliser un rapport sur la manière dont l'article 9 est mis en œuvre dans les travaux et politiques européennes à travers la méthode ouverte de coordination. Elle invite également la Commission à rechercher les moyens de mettre en œuvre le social mainstreaming et donc l'article 9 dans le contexte de son initiative phare de plateforme européenne de lutte contre la pauvreté, qui devra être publiée dans les tout prochains jours. Concernant plus précisément le nouveau mécanisme de surveillance et de coordination macro économique, le Conseil ne conçoit pas seulement l'emploi et la protection sociale comme des résultantes pouvant être affectées par le nouveau cadre de surveillance macro économique dont il faudrait étudier l'impact, mais aussi comme des facteurs de croissance tant sur le plan macro économique que budgétaire, à court et moyen terme. Il s'agit d'un élément important si nous voulons éviter un cadre macro économique déséquilibré et préserver l'équilibre institutionnel voulu par les traités.

Les principes contenus dans l'article 9 doivent ainsi traverser l'ensemble de ces documents et mesures législatifs pour en faire un ensemble intégré. Dans cette optique, le Conseil a travaillé en deux phases. La première phase, les travaux du Conseil ont visé à articuler la stratégie européenne pour l'emploi prévue par le traité et le nouveau cadre de gouvernance économique. Dans les conclusions adoptées le 21 octobre dernier, le Conseil a défini la place de la stratégie européenne pour l'emploi dans la gouvernance économique. Dans la deuxième phase, lors du Conseil du 6 décembre, le Conseil a adopté un nouvel instrument de surveillance multilatérale des politiques de l'emploi et du social joint assessment framework qui permettra un meilleur suivi des politiques de l'emploi et d'intégration sociale des États membres et, dès lors, une meilleure prise en compte de ces dimensions sur le plan européen. Ces nouveaux instruments devront être mobilisés dans la phase préventive de la surveillance macro économique afin de porter une attention suffisante aux situations des marchés de l'emploi et aux problèmes sociaux qui pourraient fragiliser l'UEM. Ils seront bien évidemment également des instruments centraux de la surveillance thématique de la stratégie Europe 2020. Le Conseil a également rappelé qu'il entendait apporter des contributions tant à la surveillance thématique fondée sur les cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 qu'à la surveillance macro économique, dans la mesure où ces deux cadres de surveillance sont étroitement liés. Et, suite à la demande de la Présidence belge, le comité de protection sociale a remis un avis sur la dimension sociale de la stratégie Europe 2020, dans lequel il insiste sur la synergie des priorités de la stratégie 2020 et l'ensemble indissociable que forment les objectifs fixés par le Conseil européen. Je signale également que le Conseil a fait mention de l'article 9 dans d'autres conclusions les conclusions sur les pensions et les conclusions du Conseil sur les services sociaux d'intérêt général. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, notre discussion de cet après midi nous permet d'aborder quelques thèmes relatifs à la gouvernance économique et, en particulier, à ses aspects sociaux. En tant que président du Conseil, je reste évidemment à l'écoute de vos interventions et j'attends un échange de vues fructueux qui nous aidera tous dans les négociations ultérieures.